Mit ihrer neuen Handelsstrategie erhebt die Kommission auch den Anspruch, einen wertebasierten Handel zu fördern. Diesem Anspruch wird sie allerdings bis heute nicht vollständig gerecht, auch wenn es inzwischen üblich wird, dass Handelsabkommen Nachhaltigkeitskapitel mit Arbeitnehmerrechten enthalten. Allerdings sind viele der Nachhaltigkeitskapitel unzureichend formuliert Häufig fehlen effektive Streitbeilegungsmechanismen.

Deswegen fordert der Beschäftigungsausschuss unter anderem, dass sich in allen Handelsabkommen die Parteien künftig verpflichten müssen, die acht Kernarbeitsnormen der IAO zu ratifizieren und umzusetzen, dass umfassende Folgeabschätzungen vorgenommen werden und negativen Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Arbeitnehmerrechte aktiv entgegengesteuert wird, dass Arbeitskräftemobilität beim Dienstleistungshandel nicht zum Abbau